Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, s'agissant de la décharge du FED que nous proposons d'accorder, permettez moi de faire quelques remarques liminaires. Le FED représente l'un des budgets d'aide publique au développement les plus importants dans le monde, c'est incontestable. Mais compte tenu de l'immensité des défis qui se posent à l'Afrique, il se révélera vite je le crains insuffisant. Ces défis, vous les connaissez, c'est la pauvreté, l'urgence sanitaire, l'urgence climatique ou encore la croissance démographique.

sera africain.

Face à cette réalité, il est peu de dire que nous serons très vite dépassés.

Toutes les discussions que nous avons eues ont permis d'identifier certaines difficultés et certains blocages qui ne sont malheureusement pas nouveaux, que nous répétons chaque année et pour lesquels le Parlement européen exige de la Commission des efforts supplémentaires. Nous lui demandons notamment de réduire les niveaux d'erreurs encore trop élevés et de s'attaquer aux erreurs les plus fréquentes, de tenir davantage compte des informations clés pour limiter le taux d'erreur et, bien entendu, de renforcer les contrôles ex ante. Toutefois, nous félicitons aussi la Commission pour les nombreuses améliorations que nous avons constatées, notamment concernant la diminution des anciens préfinancements, des engagements restant à liquider et des contrats arrivés à échéance. Nous demandons également à la Commission de fournir au Parlement européen plus d'informations sur certaines dépenses, en particulier celles qui font l'objet des réserves formulées par la Commission elle même, et notamment pour l' African Peace Facility pour lesquelles nous attendons à présent des réponses concrètes, immédiates et efficaces. Nous formulons aussi des propositions pour améliorer la performance et l'efficacité du FED. Je n'entrerai pas dans le détail, mais il s'agit des typologies, des causes, des blocages, et aussi de prévoir la suspension d'un projet lorsqu'il est classé rouge. Puis se pose aussi, pour nous, le problème de l'externalisation d'un certain nombre de missions, notamment à travers les fonds fiduciaires et les organisations internationales.